Herr Präsident!

Natürlich gibt es Chancen, natürlich sollte man Umweltpolitik dazu nutzen, dass investiert wird, dass Arbeitsplätze entstehen. Aber ich bitte einfach darum, dass man auch bei dieser Geschichte, auch bei der sogenannten grünen Ökonomie, die Globalisierung und insbesondere auch die Ökonomie betrachtet.